Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Europa purtroppo è ancora anni luce lontana dal raggiungere molti degli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'agenda ONU. Serve una netta inversione di tendenza per cambiare questa direzione. La relazione che ha proposto, e su cui abbiamo lavorato, il collega Dance che ringrazio per il lavoro svolto contiene molti, molti punti positivi su molti aspetti sul clima, sulla biodiversità, sulla partecipazione dei territori, sull'agricoltura. Però manca ancora di coraggio e di ambizione su molti fronti voglio fare riferimento in particolare alla gestione dei rifiuti e all'incenerimento. Io mi aspetto e mi aspettavo che un documento di indirizzo di questo tipo fosse molto più ambizioso, perché penso sia assurdo che non lo sia e che non guardi lontano, che non cerchi di osare un po' di più. E invece ci troviamo a ribadire quello che è già scritto, quello che è già l'ovvio. Domani abbiamo l'occasione, con gli emendamenti del Movimento 5 Stelle, di chiedere di mettere fine alle sovvenzioni per l'incenerimento, alle sovvenzioni pubbliche, come richiesto dalla stessa comunicazione della Commissione europea dell'inizio di quest'anno.